Pane předsedající, já jsem si vědom právního rámce a také základu této diskuze. Má to být diskuze o podpoře místních a regionálních orgánů, na druhou stranu musím říci, že skutečně Středozemí je naše černé svědomí. Je to takové pohřebiště Evropy a je nepochybné, že bychom s tím měli urychleně něco dělat. Zaznamenal jsem zprávu před několika dny, že jedna loď s uprchlíky nedostala více než celý den vůbec žádnou pomoc a několik desítek z nich včetně dětí zahynuli. To zjištění mně skutečně trhá srdce na kusy. Já jsem se zájmem vyslechl prohlášení jak Rady, tak Komise a chtěl bych se skutečně zeptat, zdali jsou pan komisař a Rada přesvědčeni, že místní a regionální orgány získávají od Evropské unie dostatečnou pomoc v jazykové integraci, při školských potřebách těchto lidí, jejich sociálních a zdravotních potřebách. To opravdu vyžaduje vysokou míru koordinace i s těmito místními a regionálními orgány a já o podpoře Evropské unie zatím docela pochybuji.